Je crois que les choses sont juridiquement claires si nous continuons à négocier, nous sommes en contradiction avec le droit européen ainsi qu'avec le droit international que nous avons signé en 2004 et qui est entré en application en

Il ne faut pas confondre fraude et contrefaçon.

Aujourd'hui, on ne doit pas soutenir les fraudeurs, c'est à dire qu'on ne doit pas soutenir l'industrie du tabac, qui est une véritable mafia.